Frau Präsidentin, Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte die Möglichkeit, mit einigen anderen Kollegen aus dem Europäischen Parlament vor wenigen Wochen Camps und Registrierungsstellen in Jordanien nahe der syrischen Grenze zu besuchen. Wir hatten die Möglichkeit, Gespräche zu führen, und zwar eine große Anzahl von Gesprächen mit Flüchtlingen, mit Vertretern von Hilfsorganisationen und mit Vertretern der jordanischen Behörden, die in die Flüchtlingshilfe involviert waren. Das Ergebnis und die Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, waren in einigen Punkten sehr eindeutig und klar. Zum Ersten Das, was die jordanischen Behörden und die internationalen Hilfsorganisationen vor Ort leisten, ist einfach unvorstellbar und großartig.

Das Zweite ist, dass es unbedingt notwendig ist, bis es zu Verhandlungen oder einem Friedensschluss kommt, tatsächlich noch finanzielle Hilfe, notwendige logistische Hilfe zu leisten. Jordanien genauso wie die anderen Anrainerstaaten Libanon oder die Türkei kann man in dieser Situation nicht allein lassen.

Ansonsten ist die Hilfe einfach ineffizient, und eine Lastenteilung unter den Anrainerstaaten wird notwendig sein, denn unisono wurde uns erklärt Die Flüchtlinge wollen möglichst nahe vor Ort bleiben und so rasch wie irgend möglich wieder zurückkehren.

Abschließend bin ich überzeugt, dass Waffenlieferungen, militärische Unterstützungen für die sogenannte syrische Befreiungsarmee nur zu mehr Gewalt und Instabilität für die gesamte Region führen würden. Ich bin dafür, alles zu unternehmen, um politische Lösungen zu erreichen. Es ist die einzige Chance.